Najprej iskrene čestitke gospodu Predi za poročilo, ki je zelo uravnoteženo. Bosna je zelo komplicirana država, ki je nastala v pomankljivem, vendar najbrž v vojnem času edino možnem Daytonskem sporazumu. Država ima osnovni problem, da se nahaja v popolni politični blokadi, ki je ključna ovira za vsakršnoza vsakršni razvoj države. Kot je bilo že danes tu rečeno, ključni ključ za rešitev težav in za napredek v Bosni je v Bosni sami, sam pa podpiram to, kar počne Evropa in ji na tej poti tudi pomagam. Nedelujoča pravna država, korupcija v potem nedelujoče tržno gospodarstvo hromijo in delajo državo neperspektivno za mlade, kar je še grozneje, postaja gojišče za kriminal in za terorizem, ki smo ga videli tudi v zadnjih dneh in ga vsi obsojamo.